Monsieur le Président, chers collègues, dans la nuit de vendredi à samedi, la France, s'alignant sur les positions bellicistes américaines et britanniques, a effectué une série de frappes sur le territoire syrien. Ces actes de guerre ont été décidés unilatéralement, sans aucun mandat de l'ONU, en violation totale des règles du droit international et sans même la moindre discussion ni dans le cadre des Nations unies, ni dans le cadre des parlements nationaux.

Mais à ce stade, pas l'ombre d'un début de preuve n'a été apporté à l'appui de ces accusations. Il aurait été normal de laisser l'enquête se dérouler puisque les experts de l'OIAC devaient justement se rendre sur place samedi.

Quoi que l'on puisse penser du régime syrien, cette intervention n'a aucune véritable efficacité militaire. Des dizaines de millions d'euros ont ainsi été dépensés pour une heure de feux d'artifice. Il n'y a aucun intérêt stratégique non plus à cette coûteuse opération. S'agit il sans doute d'une action de communication, d'une tentative, peut être, de revenir dans le jeu et de pouvoir s'asseoir à la table des négociations? N'oublions pas que c'est pourtant notre aveuglement dogmatique depuis plusieurs années qui nous en a exclus. Mais, de la même manière que les actions militaires occidentales menées dans le passé contre l'Iraq de Saddam Hussein ou contre la Libye de Kadhafi ont abouti à renforcer les islamistes et à semer la guerre d'abord et le chaos ensuite, ces frappes contre la Syrie ne correspondent ni aux intérêts des nations européennes, ni aux intérêts du peuple syrien. En effet, les pays d'Europe doivent veiller à la stabilisation de cette partie du globe qui se situe à proximité immédiate de notre continent. En Syrie, tout affaiblissement du régime de Damas permettra aux islamistes de prospérer, en particulier ceux qui sont soutenus par l'Arabie saoudite. L'éradication totale de l'ensemble des groupes djihadistes doit rester notre priorité, car ce seul objectif correspond à la fois aux intérêts européens et aux intérêts syriens.